hæstvirtur forseti ég vil byrja á að þakka hæstvirtum menntamálaráðherra fyrir að gera góða grein fyrir pisa skýrslunni ég vil halda því fram að á íslandi sé gott skólakerfi og hafi innan sinna raða góða nemendur sem eru misjafnlega á vegi staddir og hafa misjafnlega hæfileika á hinum ýmsu sviðum innan skólakerfisins starfa jafnframt hæft starfsfólk bæði kennarar og aðrir starfsmenn herra forseti eins og fram hefur komið hefur staða íslenskra nemenda versnað verulega frá árinu tvö þúsund og níu reyndar kemur það fram að nemendum hafi hrakað um því sem nemur hálfu skólaári frá því mælingar hófust á vegum pisa hér á landi í skýrslunni kemur einnig fram að ísland ásamt svíþjóð er með lökustu frammistöðu allra norðurlandanna ég velti því fyrir mér hvers vegna er staðan þessi hvað er að í okkar góða skólakerfi hver segja er nemenda að hraka í námi ég held að séu engin ákveðin svör við þessum spurningum og ég fagna því ef farið verður í rannsóknir og aukið við þær að kanna orsakir og bregðast við ég er með hérna ýmsar hugleiðingar sem ég velti fyrir mér þegar ég var að skoða skýrsluna

stundum þegar þetta gerist er gömlum kennsluaðferðum svolítið ýtt til hliðar og unnið með þetta nýja ég tel eftir að hafa unnið í grunnskóla í nokkur ár að gott sé að nýta bæði gamalt og nýtt nýta það góða og það sem reynst hefur vel úr öllum kennsluaðferðum þannig tel ég að við náum að koma á móts við ólíkar getur ólík áhugasvið og ólíkar þarfir nemenda ég velti því einnig fyrir mér vegna þess að undanfarin ár hefur vinnuálag kennara aukist það er stöðugt verið að auka við verkefni á undirbúningstíma grunnskólakennara og minni

getur haft áhrif að nemendur eru misjafnlega vel upplagðir og sumir dagar erfiðara að sýna hvaða hæfileika og þekkingu maður býr yfir við verðum líka að horfa til þess að þessi punktur getur átt við löndin sem við berum okkur saman við líka í niðurstöðum pisa rannsóknarinnar kemur jafnframt fram að piltum hafi farið verulega aftur í lesskilningi ég hef miklar áhyggjur af þeirri þróun ég velti því fyrir mér bæði með drengi og stúlkur hvort leggja eigi meiri áherslu á eingöngu á lestur fyrstu árin þetta er mjög mikilvægt þegar nemendur ná góðum tökum á lestri því mikill hluti námsins sem á eftir kemur byggist á lestrarfærni tökum sem dæmi að stærðfræði á miðstigi byggist að miklu leyti upp á orðadæmum sem krefjast lesskilnings í könnuninni kemur einni fram að mikill munur er á frammistöðu innfæddra og innflytjenda í öllum greinum ég velti fyrir mér hvort skólakerfið sé að koma til móts við innflytjendur og veita þeim kennslu á þeirra móðurmáli en rannsóknir hafa sýnt fram á að eftir því sem nemendur eru sterkari í móðurmáli sínu gengur þeim betur að læra á nýju tungumáli íslensku í þessu tilviki í niðurstöðum könnunarinnar er einnig að líta á jákvæðar niðurstöður ég ætla að enda umræðu mína á þeim nótum þar kemur fram að enn þá er mikill jöfnuður á íslandi og munur á milli skóla er hvergi minni en hér á landi mér finnst það jákvætt þegar kemur að grunnskólakerfinu því ég vil að nemendur hafi jafnan aðgang að námi óháð búsetu og efnahag foreldra eða forráðamanna einnig kemur fram að skólabragur og viðhorf nemenda til náms hefur batnað verulega frá því sem áður var það finnst mér einstaklega ánægjulegt en mikilvægt er að nemendum líði vel í skólanum og líti til náms með jákvæðum huga það auðveldar þeim að takast á við námið og auðvitað viljum við að börnunum okkar líði vel á sem þau dvelja stóran hluta dags umfram allt verum dugleg að ræða á jákvæðan hátt um skólakerfið það skiptir gríðarlega miklu máli varðandi viðhorf nemenda til skólans síns og námsins